Z całą pewnością Arktyka się zmienia. Najbardziej oczywiste konsekwencje tych zmian to możliwość wytyczenia nowych szlaków transportowych, handlowych oraz wyraźna już w perspektywie możliwość pobierania surowców naturalnych, ekstrakcji ropy i gazu.

Z jednej strony mamy bardzo konstruktywne porozumienie rosyjsko norweskie w sprawie Morza Barentsa, z drugiej strony mamy próbę prowadzenia polityki faktów dokonanych, również ze strony rosyjskiej.

Do tego zachęcaliśmy w trakcie prac nad tym raportem. To zostało dobrze sformułowane w tym sprawozdaniu. Druga sprawa, na którą zwracaliśmy uwagę to konieczność uzyskania gwarancji równego, niedyskryminacyjnego dostępu do szlaków transportowych. Ani względy regulacyjne, ani finansowe nie powinny być przeszkodą w tym równym dostępie do szlaków. To wszystko zostało dobrze sformułowane w sprawozdaniu. Dlatego z przyjemnością to sprawozdanie poprzemy w głosowaniu.